Dacă la începutul crizei economice încasările din TVA au reprezentat aproximativ 8 din PIB ul statelor membre, ulterior proporția acestora a crescut semnificativ, datorită nevoii statelor membre de a majora cota TVA. Având în vedere faptul că sistemul de TVA reprezintă aproximativ 60 din povara administrativă a întreprinderilor, consider că simplificarea și modernizarea acestuia este esențială pentru bunul mers al economiei, mai ales în perioada de criză. Fac apel la o reglementare cât mai rapidă a aspectelor privind obligațiile, deductibilitatea și ratele, deoarece acestea reprezintă principalele motive de îngrijorare pentru operatorii economici. Complexitatea acestora îngreunează activitatea agenților economici, cresc costurile și de multe ori reduc atractivitatea regimurilor europene pentru investitorii străini și împiedică astfel dezvoltarea regională.